Herr Präsident, Herr Kommissar, Kolleginnen und Kollegen!

Wenn ich weiterhin sehe, dass die Opposition gespalten ist, zwischen diesen Gruppen selbst noch Kämpfe stattfinden werden und nur ein begrenzter Teil für eine demokratische Entwicklung ist, werden wir uns aus diesen praktischen Gründen leider Gottes mit der Flüchtlingsfrage auf Dauer intensiver beschäftigen müssen, aus welchen Gründen auch immer.

Ich meine, es ist wichtig, diese Frage auch politisch aufzugreifen. Wenn ich die Zahl der Flüchtlinge im Libanon oder in Jordanien sehe, dann hat das auch mit der Destabilisierung dieser Länder zu tun.

Dabei müssen wir sie genauso unterstützen, aber die Konsequenz aus der Destabilisierung in Libanon und Jordanien wird ein größeres globalstrategisches Problem werden, wenn wir da nichts Entsprechendes tun.